Madame la Présidente, la situation actuelle du Mali est exceptionnellement importante. De la façon dont sera gérée la question du Nord Mali, dans les prochains mois, dépendra la stabilité de cette région du monde pour les quinze années à venir.

Le plus pressant est celui d'une armée malienne animée par un clair esprit de revanche. Elle est encore encombrée par de très nombreux gradés à l'esprit putschiste dont le passif, en termes de droits de l'homme, y compris depuis le début de l'intervention française, est particulièrement inquiétant. Lors d'une conférence, qui se tiendra lundi prochain à Bruxelles, nous ferons le point à cet égard avec de très nombreuses ONG qui, toutes, ont tiré la sonnette d'alarme.

Nous devons, à cette heure, tout faire pour conjurer le risque d'une intervention militaire malienne sur Kidal et pour qu'un équilibre politique soit trouvé sur le territoire de l'Azawat.